Doamnă președintă, dragi colegi, dragi raportori din umbră și raportori pentru aviz, am făcut o treabă extraordinară.

Rezultatul acestui raport reflectă munca voastră, a mea, a fermierilor, a asociațiilor de profil, a producătorilor de îngrășăminte. Cu toții am pus suflet și ne am adus contribuția, pentru ca raportul acestea să aibă o formă corectă, coerentă și să ajute toate sectoarele implicate. Doi ani am luptat pentru a ne susține ideile și pentru a ne apăra consumatorii, industria, fermierii și viitorul agricol. Și astăzi culegem roadele. Roadele muncii și ideilor noastre se află în fața dumneavoastră și așteaptă votul de încredere. Am negociat intens cu trei președinții președinția estoniană, am negociat cu președinția bulgară, unde am fost foarte aproape de a concluziona și, în final, sub președinția austriacă, în al patrulea trilog, în luna noiembrie a anului trecut, am arătat că suntem capabili să facem compromisuri pentru a ajunge la un consens. Și vreau să mulțumesc, pe această cale, președinției austriece. Au fost momente și întâlniri tensionate și multe emoții pe durata negocierilor. Cine spune că a fost un dosar simplu se înșală. Vreau să asigur pe toți cei prezenți de faptul că, în urma adoptării de astăzi și a intrării în vigoare a raportului privind produsele fertilizante, toți actorii din industria agricolă au de câștigat, dar și consumatorii. Regulamentul nou, care va înlocui regulamentul de acum 15 ani de zile, se referă la deschiderea pieței interne pentru îngrășămintele de toate tipurile, face parte din pachetul privind economia circulară și se referă la deschiderea pieței interne pentru fertilizatorii de toate tipurile și la armonizarea limitelor pentru toți contaminanții. În prezent, jumătate din îngrășămintele de pe piața Uniunii Europene nu sunt acoperite de actuala legislație. În prezent, doar 5 din deșeurile organice sunt reciclate și utilizate ca îngrășământ. Acest nou regulament își propune să înlocuiască până la 30 din volumul îngrășămintelor neorganice. Astăzi, Uniunea Europeană importă peste șase milioane de tone de fosfat pe an, dar ar putea recupera până la două milioane de tone de fosfor din nămolul de epurare, deșeurile biodegradabile și din cenușa rezultată din neutralizarea deșeurilor animaliere. Textul convenit introduce limite pentru toți contaminanții, cum ar fi și cadmiul din îngrășămintele fosfatice, pentru a reduce riscurile pentru sănătatea consumatorilor și mediu. Limitele privind conținutul de cadmiu în îngrășămintele cu fosfat marcate UE vor fi de 60 mg kg de la data aplicării regulamentului, adică la trei ani de la intrarea sa în vigoare. Deci, ca să rezum, consumatorii europeni vor avea alimente mai sănătoase, prin impunerea unor limite reduse de metale grele în îngrășăminte, fermierii europeni vor avea acces la o varietate largă de îngrășăminte mai sigure, vor avea acces la îngrășăminte organice care vor circula liber pe piața unică, astfel încurajându se utilizarea materialelor reciclate pentru producerea de îngrășăminte. Industria de profil va avea o arie de selecție mai mare de unde își poate alege furnizorii de materie primă, astfel evitându se potențialul monopol sau scumpirea artificială a produsului finit și salvându se mii de locuri de muncă. În ceea ce privește punerea pe piață a îngrășămintelor, doresc să fac o precizare statele membre vor avea în continuare posibilitatea de a stabili reguli interne pentru comercializarea națională. Este posibilă și recunoașterea reciprocă a produselor între state. Doresc să menționez că încă un lucru foarte important pentru mine am susținut, de asemenea, și că trebuie acordate stimulente suficiente pentru dezvoltarea tehnologiilor de decadmiere și pentru gestionarea deșeurilor periculoase bogate în cadmiu prin intermediul unor resurse financiare relevante. Vreau să vă spun că, personal, sunt extrem de mulțumit de forma finală a acestui regulament.